Diese Prinzipien sollten für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen gelten kein Aufblähen des Europäischen Parlaments, Berücksichtigung des Prinzips der degressiven Proportionalität und der pragmatische Ansatz, dass nur ein Sitz pro Land verlorengehen sollte. Verliert Österreich nun einen Sitz zugunsten von Schweden, bedeutet dies, dass das Europäische Parlament sich bei Österreich und nur bei Österreich nicht an die selbst gesetzten Prinzipien hält, und darüber hinaus, dass die schwedische Schieflage Richtung Österreich verschoben wird.